Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovane poslanke, poslanci in drugi gosti! Razlog, zakaj državni svet izglasoval veto na Zakon o nepremičninskem posredovanju, so opisani v gradivu za današnjo sejo, a dovolite mi, da jih na kratko povzamem. Prvi razlog je v načinu priprave novega zakona. V letu dva tisoč štirinajst so člani, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje ministrico Ireno Majcen obvestili, da so nujno potrebne pomembne spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju. Ministrica je predlagala, naj kar sami, samo združenje pripravi strokovni predlog za spremembe in ga posreduje ministrstvu. V združenju so tako oblikovali posebno strokovno skupino, ki je po zgledu zakonodaje drugih evropskih držav, predvsem Avstrije, Nemčije in Hrvaške, pripravila nov predlog zakona. V začetku leta dva šestnajst so se v v okviru strokovne skupine sestali še s predstavniki Tržnega inšpektorata Republike Slovenije in Zveze potrošnikov Slovenije in večino rešitev uskladili tudi z njimi. V maju dva šestnajst je bil predlog dokončan in kot takšen posredovan ministrstvu. Nato je ministrstvo konec junija dva tisoč sedemnajst osnutek zakona poslalo v javno razpravo, združenje pa je v roku nanj odgovorilo, saj je osnutek zakona vseboval številne spremembe njihovega predloga, s katerimi se niso strinjali. Temu je kasneje sledila nova verzija osnutka, ta verzija pa je prvoten predlog čisto postavila na glavo in zgodilo se je to, da združenje svojega zakona sploh ni več prepoznalo, saj ni sledil njihovim osnovnim predlogom. V decembru je ministrstvo predlog zakona vložilo na vlado in ga preko vlade posredovalo v nadaljnji zakonodajni postopek, kjer je bil tudi sprejet. Skratka, kot zbornica za posredovanje z nepremičninami so prosili državo za spremembo zakona z namenom odprave anomalij v starem zakonu in kot rezultat tega po štirih letih dobili zakon, ki je v nasprotju z želenimi predlogi, torej nov zakon, ki je slabši od predhodnega. Glavni vsebinski problem zakona pa je, da uvaja regulacijo, in sicer na področju prometa z nepremičninami, kjer je, nepotrebna, in sicer regulacija se uvaja s tretjim odstavkom sedemindvajsetega člena, s katerim se omejuje višina dejanskih stroškov pri nepremičninskem posredovanju. Predlog tudi, preprečuje drugačen dogovor strank v postopku, zato menimo, da je ustavno nevzdržen, ker omejuje ustavno zagotovljeno svobodo gospodarske pobude. Nepotrebna je tudi regulacija določbe iz tretjega odstavka triindvajsetega člena, ki omejuje višino plačila provizije pri posredovanju oddajanja nepričnin nepremičnin v najem, in sicer na največ v višini ene mesečne najemnine. Torej, zakon uvaja regulacijo trga pri nepremičninskem posredovanju, kar je v nasprotju s prakso deregulacije na vseh drugih področjih trgovanja. Zakon s tem regulira dejavnost, kjer pri prometu sploh ni obvezna udeležba nepremičninskega posrednika, torej se lahko posli sklepajo tudi brez njih, za promet, katerega državljani opravljajo zelo redko ali nikoli v življenju. Veliko nepremičninskih poslov je naložbenega značaja, če gre za naložbo pomeni, da je tovrstna naložba v deprivilegiranem položaju v primerjavi z drugimi oblikami naložb, ko so naložbe v vrednostne papirje, naložbeno zlato, umetnine saj ta trg ni reguliran. Nenavadno je, da se regulira nepremičninski trg, medtem ko je dereguliran trg pri pri prodaji osnovnih živilskih dobrin, kot so energenti za ogrevanje ali druge osnovne življenjske potrebščine. Skratka, regulacija trga na tem področju je popolnoma nepotrebna in za delovanje trga in varnost državljanov in države škodljiva, saj bo negativno vplivala na pravno varnost državljanov in bistveno povečala število sodnih sporov. Škodljiva je tudi za državo, saj bodo nepremičninske agencije nekatere posle zaradi nerentabilnosti zavračale, kar bo imelo za posledico manjši promet za nepremičninske družbe in posledično manjši priliv v državno blagajno. Tretji problem pa je namera države za, deregulacijo področja, kateri je v interesu vseh deležnikov. In sicer, država želi z novim zakonom ukiniti obvezno dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov, katero je sedaj, predpisano na vsakih pet let. Uvedba te obveznosti je razlog za to, da se je stanje na tem področju v zadnjih desetih letih strokovno izredno izboljšalo. Ni nam logično, zakaj deregulirati področje, ki vnaša na trg večjo strokovnost pri delu nepremičninskih posrednikov in s tem posledično večjo varnost za potrošnike. Glede na vse navedeno predlagamo poslancem državnega zbora, da tako zakon zavrnejo in s tem dajo možnost deležnikom, da skupaj z ministrom, pripravijo nov zakon, ki bo sprejemljiv za obe strani.